Ja, še hvala enkrat za dano besedo, spoštovana podpredsednica. Zdaj sem poslušal seveda z vsem spoštovanjem dva predstavnika, Stranke modernega centra. Mi nismo niti jaz nisem trdil, prej, ko sem predstavljal to, spremembo, niti, v stališču ni bilo zaznati naše poslanske skupine, da, je da je vse točno definirano. Jaz mislim, da je z amandmaji možno neke stvari, če imamo en skupni cilj, jasni skupni cilj, za neko spremembo, je to možno seveda še vse vložiti pa dodelati med prvim pa pa drugim branjem. Seveda kolega pred mano je govoril o Kopru. Jaz čisto verjamem. Jaz verjamem, da tudi v Ljubljani ali pa Mariboru, večih mestih, kako mladoletnik oziroma mlad, s polno energije, po domače rečeno, divja s temi motorji. Aba glejte, spoštovane kolegice in kolegi, teh mopedov, kot jih imenujemo, jih imamo med šestindvajset pa trideset tisoč, v Sloveniji. A veste, ker prihajam iz, podeželja, pa sem veliko med ljudi, v i bil sem izvoljen v treh občinah. Nišn nisem še v svoji občini v, Zreškem Pohorju naletel nekoga, ki divja z z mopedom, ki ki ima največjo hitrost petindvajset kilometrov na uro oziroma povprečno hitrost petnajst kilometrov. Za te, za te ljudi je to nujno nujno prevozno sredstvo, ki ga niso dobili na lotu, ampak so si ga težko kupili, pa ga rabijo vsak dan. In mi danes predlagamo, seveda še enkrat trdim, ne govorim, da da je, zakon, sprememba zakona dodelana do konca. Če je, ker je predstavnica vlade, jaz sem vesel, zopet z nami, če je če je posluh vlade, vseh nas poslank in poslancev, da želimo, tem, ki, preko trinajst tisoč teh lastnikov je zunaj še sistema. In, se morate zavedati, da bojo te lastnike bo oglobila policija. In tisti, ki nima niti štiristo evrov penzije, pač bo plačal globo štiristo štiristo evrov. A si lahko predstavljamo, kaj pomeni za tistega, ki niti njegov moped ni toliko vreden? Se pa lahko pelja, ker bom zdaj govoril o na o svojem področju - na Zreškem Pohorju - petnajst kilometrov na uro. Dajmo razmisliti o dopolnitvi pa spremembah.